frú forseti góðir landsmenn hér höfum við hlýtt á fimmtu stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur frá kosningunum vorið tvö þúsund og níu eins og venjulega er hér á ferð mikil lofrulla um hversu vel hefur gengið frá hruninu og fram eru settar af mikilli færni upplýsingar sem eru í besta falli til heimabrúks og alls ekki til þess fallnar að leggja mat á raunverulega stöðu samfélagsins þó sumt hafi færst til betri vegar er það eins og alltaf gerist eftir allar miklar efnahagsþrengingar að leiðin liggur upp á við burtséð að miklu leyti frá því hvaða ríkisstjórn stýrir völdum sitjandi ríkisstjórn sem svo miklar vonir voru bundnar við hefur nú lagt fram þingmálalistann fyrir sitt síðasta þing á kjörtímabilinu og staðfestir þar með slæman grun margra að ekki verði staðið við þau loforð eða þau stefnumál sem lögð voru fram í aðdraganda síðustu kosninga utan stjórnarskrármálsins sér stefnufestu ríkisstjórnarinnar einungis stað í einu atriði á öllum hennar líftíma og það er að halda til streitu yfirlýsingu hæstvirts forsætisráðherra frá þriðja desember tvö þúsund og tíu er hún sagði orðrétt með leyfi forseta ég held að í þessu skelfileg hruni sem þjóðin varð fyrir þá sé aldrei hægt að tala um neinn jöfnuð eða réttlæti ég held bara að við stöndum frammi fyrir því frú forseti við þetta hefur ríkisstjórnin svo sannarlega staðið tugþúsundum íbúðareigenda sem sem urðu fyrir gríðarlegu tjóni vegna hruns krónunnar og verðbólguskotsins sem fylgdi í kjölfarið hefur ekki verið rétt sáttahönd heldur hafa þeir fengið blauta tusku í andlitið hvað eftir annað mesta réttlætismál lýðveldissögunnar liggur óbætt hjá garði og ekki nóg með það heldur gaf ríkisstjórnin bönkunum óheft skotleyfi á skuldara þrátt fyrir mikla niðurfærslu lána sem fluttust milli gömlu og nýju bankana gríðarlegur hagnaður bankanna nú ber þess glöggt merki en ekki nóg með það nú þegar sjálfur hæstiréttur þjóðarinnar hefur dæmt stóran hluta þessara lána ólögleg hafa stjórnvöld tekið undir með þeim sem töpuðu málinu bönkunum og lagst á eitt við að aðstoða þá við að finna eitthvað sem kallast ásættanleg lausn skiptir þá engu að um dóm hæstaréttar er að ræða og hefur framkvæmdavaldið þess í stað skaffað bönkunum aðstoð ýmissa stofnana sinna til að hægt sé að draga málið enn frekar á landi með að minnsta kosti ellefu dómsmálum til viðbótar og alþingi sjálft með sína efnahags og skattanefnd og formann hennar háttvirtum þingmanni helga hjörvar í broddi fylkingar horfir þögul á af nógu öðru er að taka en ég læt hér staðar numið um afstöðu stjórnarmeirihlutans til jöfnuðar og réttlætis frú forseti aðdragandi hrunsins og þau stjórnmál sem rekin voru hér á landi á áratugunum þar á undan báru skýr merki af spillt samfélagi óheft samspil athafnamanna fjármagns og stjórnmála þar sem vildarvinir stjórnmálaflokka sölsuðu undir sig almannaeigur og auðlindir var reglan og þeir voru á góðri leið með að hirða stóru orkufyrirtækin líka þegar spilaborgin hrundi ítarleg skýrsla rannsóknarnefndar alþingis varpaði skýru ljósi á atburðarásina og ekki þurfti mikla hugsun til að skilja að svo illa var komið fyrir íslensku samfélagi að það var á mörkum þess að geta talist til siðmenningar því miður hefur núverandi ríkisstjórn ekki náð að snúa samfélaginu af þeirri braut það er því fyllilega við hæfi að hafa uppi varnaðarorð af þyngra taginu hvað framtíðina varðar frú forseti fram undan eru þrír mikilvægir vegvísar sem alþingi og allir landsmenn verða að tryggja að varði þann veg sem fram undan er fyrir samfélagið okkar þrjár vörður sem við verðum að nota til að byggja hér nýtt og betra samfélag sú fyrsta er þjóðaratkvæðagreiðslan um nýja stjórnarskrá stjórnarskrá sem sannarlega hefur verið skrifuð af þjóðinni um þjóðina og fyrir þjóðina ítarlegt vel yfir farið og vandað plagg sem alþingi hefur svo glæsilega beðið þjóðina um og hún svo glæsilega afhent mikilvægt og sennilega mikilvægara en nokkuð annað í lýðveldissögunni er að landsmenn allir átti sig á mikilvægi þess að hún verði samþykkt önnur varðan á ferðinni framundan er meðferð alþingis á frumvarpinu að nýrri stjórnarskrá verði það samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni þar er mikilvægt að úrtölumenn gamla spillta íslands nái ekki að stöðva málið og að blásið verði á þá kröfu að almenn samstaða verði að ríkja á þingi um stjórnarskrárbreytingarnar þetta er nefnilega ekki stjórnarskrá þingsins heldur stjórnarskrá þjóðarinnar og þegar meirhluti hennar hefur talað ber þinginu að fara eftir því það mun því reyna á kjark þingmanna hér inn að láta ekki undan oki og málþófi minni hluta þingsins undan oki gamla spillta íslands þriðja varðan á leiðinni eru svo komandi alþingiskosningar í apríl þar skiptir miklu máli að þjóðin losi sig í eitt skipti fyrir öll við hrunverjana sem enn sitja á þingi og eða lúra í bakherbergjum flokkanna það skiptir einnig máli að kjósendur losi sig við þá þingmenn núverandi meirihluta sem brugðist hafa í eftirmála hrunsins þá þingmenn sem meðal annars hafa staðið í vegi fyrir leiðréttingum á skuldum heimilanna hafa stöðvað frumvörp um persónukjör hafa stöðvað frumvörp um þjóðaratkvæðagreiðslur vilja færa útgerðinni kvótann til tuttugu ára og hafa tryggt það að fjármagnseigendum eru greiddir milli áttatíu og níutíu milljarðar á ári í vexti úr ríkissjóði á sama tíma og varla eru til hennar fyrir límbandi til að líma saman lækningatækin á landspítalanum það skiptir máli hvernig næstu kosningar fara frú forseti þessar þrjár vörður marka framtíð þjóðarinnar og ef þeim verður ekki fylgt lýsi ég eftir framtíðarsýn þess fólks sem hafnar þeim forseti á þessu ári og snemma á því næsta frá og með tuttugasta október og til loka apríl stöndum við á krossgötum krossgötum sem munu skipta sköpum um framtíð íslands og þar verðum við að velja rétta leið samfélag okkar eins og það leggur sig hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum áfalli sem enn er ekki yfirstaðið og því skiptir miklu máli að rétt leið sé valin þar getur sagan verið okkur mikilvægur leiðarvísir ef við kjósum að rýna í hana sagan sýnir okkur nefnilega að þjóðir og þjóðríki koma og fara og að það eru tvær meginástæður fyrir því að þjóðir fara líða undir lok önnur er sú að þær eru yfirteknar í styrjöld og innlimaðar í aðrar stærri eða brotnar upp í smærri þjóðarbrot um það höfum við ótal dæmi og nýleg hin ástæðan er að þjóðir spillast úrkynjast innan frá liðast í sundur undan eigin vanmætti til að bregðast við spillingu og siðferðishruni hætta bara að vera til fyrst sem siðmenntað samfélag og síðar sem þjóð

frú forseti ef við berum gæfu til að fylgja þeim vörðum sem við þegar sjáum og vitum hvert leiða þeim þremur vörðum sem upp voru taldar hér áðan þá hef ég ekki áhyggjur þá mun þetta bjargast og þá er framtíðin björt ef ekki þá sitjum við uppi með gamla ísland það ísland sem ekki var alvont en bar illilega af leið gjörspilltist og hrundi fyrir slíkt ísland er ekki til nein framtíðarsýn tökum því höndum saman hér inni á þingi sem utan þess og tryggjum með samvinnu og langtímahugsun heill og framtíð þjóðarinnar og látum skammtímahugsun um gróða og völd lönd og leið það er að hluta til okkar alþingismanna að vísa veginn inn í þessa framtíð og við megum ekki bregðast í því verkefni börnin okkar og börn framtíðarinnar eiga það skilið þau eiga það svo sannarlega skilið því að hrunið gerðist á okkar vakt hvort sem við vorum við völd eða ekki

liðinn standið ekki í vegi fyrir framtíðinni góðar stundir